Doresc să salut și eu eforturile și responsabilitatea de care a dat dovadă Parlamentul în această perioadă de dificultăți majore. Consider estimările realiste, în contextul actual de consolidare a bugetelor naționale. Este esențial ca Europa să dispună de un cadru adecvat de politică economică, iar acest lucru se poate realiza prin economii în cadrul executării bugetului. Susțin și eu însă analizarea metodelor de lucru ale Parlamentului, în vederea unei reorganizări. Consider necesară consolidarea eforturilor colective, pentru a facilita punerea în aplicare a bugetului prin măsurile luate la nivelul Uniunii. Totodată, redresarea economică trebuie să se bazeze pe un buget rezonabil, care să favorizeze creșterea în aceste vremuri de austeritate. Consider, de asemenea, că Parlamentul ar trebui să caute și alte posibile surse de finanțare în afara propriului buget.